Señor Presidente, señora Comisaria, en 2005 un intérprete comprobando que al cumplir 65 años dejaba de ser contratado por la Comisión Europea, presentó una reclamación al Defensor del Pueblo por presunta discriminación por causa de edad con violación de la Carta de los Derechos Fundamentales. La cosa venía de lejos años antes, la Comisión y el Parlamento habían adoptado esa decisión de no contratar a intérpretes freelance mayores de la edad de jubilación de sus propios funcionarios. Los intérpretes afectados llevaron el tema al Tribunal, ganaron en primera instancia, pero en apelación se falló en sentido contrario, aunque por defecto de forma y sin entrar en el fondo. Conociendo antecedentes y sentencias, el Defensor del Pueblo estudió rigurosamente la reclamación y concluyó que, efectivamente, había discriminación y violación de la Carta de los Derechos Fundamentales, por lo que recomendó a la Comisión que cambiara la norma, en línea con la conducta que ya el Parlamento había adoptado antes, tras el fallo del Tribunal en primera instancia.

Tres fueron las razones que llevaron a la Comisión de Peticiones a apoyar al Defensor del Pueblo con la resolución que se aprobó por unanimidad en dicha comisión En primer lugar, por coherencia con la conducta misma del propio Parlamento, que venía contratando a intérpretes freelance mayores de 65 años cuando parecía conveniente o necesario.

El Parlamento considera que el Defensor del Pueblo es una institución incómoda a veces, pero indispensable siempre en nuestro ordenamiento jurídico. Y, en tercer lugar, nos movió el llamar la atención a la Comisión Europea, recordándole que no está por encima de otras instancias comunitarias, sobre todo aquellas que tienen la responsabilidad de controlar y de fiscalizar su labor. Así hemos llegado hasta aquí, presentando al Pleno la resolución que fue aprobada —como les digo— por la Comisión de Peticiones de forma unánime y que exige a la Comisión que se ajuste a la recomendación del Defensor del Pueblo, reiterando además que éste, junto con el propio Parlamento, están por encima del Servicio Jurídico de la Comisión, que es un servicio importante, pero un servicio administrativo y nada más que eso. Nada menos, pero nada más que eso. No ocultaré, señor Presidente, señora Comisaria, cierto malestar, porque, en todo este proceso, nosotros siempre hemos buscado el entendimiento, pero, sin embargo, ha habido determinadas presiones para que el informe no llegara hasta el Pleno, e incluso, ahora, algunos comentarios dan a entender que no se hará caso tampoco de lo que diga o no diga el Parlamento. Eso que, la verdad, es sorprendente, no procede, además, de los propios Comisarios, sino de determinados altos funcionarios —de pocos, pero de algún alto funcionario—, imbuidos del convencimiento de que ellos son personal permanente, frente a los parlamentarios e incluso a los Comisarios, que somos, por definición, personal interino y estamos aquí de paso. Reiterando hoy, señor Presidente, señora Comisaria, colegas, nuestra vocación y voluntad, siempre, de cooperar y entendernos con la Comisión, no podemos sino rechazar la conducta a la que me he venido refiriendo y esperamos que el voto de mañana refleje lo mismo que sucedió en la Comisión de Peticiones una mayoría o unanimidad en la Cámara que ampare al Defensor del Pueblo,